Señora presidenta, me alegro del resultado de este informe porque me oponía a la limitación que se quería imponer a la constitución de grupos parlamentarios, porque me parece que técnicamente estaba muy mal hecha y que políticamente era una restricción de derechos y libertades que no puedo avalar de ninguna manera. Creo que técnicamente es una mala propuesta porque los conceptos que se manejaban eran totalmente arbitrarios y tanto la definición de qué significa coherencia ideológica de los grupos como las ideas que se manejaban para medirla no soportaban un mínimo análisis. Quiero recordar que algunas de las que se sugieren, además, aplicadas a alguno de los grupos que ya existen en esta Cámara conducirían inmediatamente a su disolución, y otras simplemente castigan el principio de libertad de voto y conciencia que nos asiste a todos los parlamentarios. Por eso, no me gustaría estar en el papel de quien tuviera que explicar realmente una norma que permite este nivel de arbitrariedad, y no me gustaría porque soy demócrata y creo en el Estado de Derecho. Y a quienes no lo son les encantan estas herramientas porque permiten esa arbitrariedad.